forseti vill geta þess að að loknum atkvæðagreiðslum um fyrstu tvö dagskrármálin hefst umræða utan dagskrár um kjör aldraðra málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hæstvirtur heilbrigðisráðherra jón kristjánsson